til að heimild til flutnings aflamarks í botnfiski frá einu fiskveiðiári til þess næsta á eftir verði aukin úr tuttugu í þrjátíu og þrjú prósent

í þriðju málsgrein elleftu grein laga eins og ég nefndi áðan um stjórn fiskveiða eru ákvæði um heimildir til að fresta nýtingu hluta aflamarks milli ára og í fjórðu málsgrein sömu greinar eru tilgreindar þær heimildir sem eru til þess að veiða umfram aflamark hvers fiskveiðiárs enda dregst umframafli frá við úthlutun á því næsta þessar heimildir til flutnings aflamarks milli fiskveiðiára miðast við úthlutun aflamarks við hvert fiskiskip heimildir til að flytja ákveðið hlutfall aflaheimilda milli fiskveiðiára hefur meira í lögum frá upphafi kvótakerfisins slík heimild hefur verið talin heppileg til að auka sveigjanleika fiskveiðistjórnarkerfisins þá er hún fallin til nýtingar einstakra fiskstofna markaðsaðstæður og sveiflur í úthlutun einstakra tegunda geta auk þess gert það æskilegt að hafa þennan möguleika til flutnings milli fiskveiðiára heimild til að fresta nýtingu aflaheimilda milli ára hefur verið ríkari en heimild til að veiða fyrir fram og styðst það við þá staðreynd að stofn gefur að jafnaði meira af sér ef veiði úr honum er frestað fiskifræðileg rök hníga því að auknum geymslufresti í núgildandi ákvæði er heimilt að geyma þannig milli ára tuttugu prósent af botnfiskheimildum en í frumvarpinu er lagt til að sú heimild verði aukin í þrjátíu og þrjú prósent eins og ég nefndi áðan beiðni um slíka breytingu hefur borist frá útgerðarmönnum bæði smærri og stærri skipa sem hafa meðal annars bent á að heppilegt gæti verið að nýta slíka heimild í ýsu þar sem líklegt megi telja að ýsuafli kunni að dragast saman á næsta ári í ljósi fiskveiðiráðgjafar hafrannsóknastofnunar það gæti þess vegna komið sér vel að geyma meira frá þessu fiskveiðiári til þess næsta hið sama gildir um aðrar tegundir þannig að að mínu mati eru býsna vandfundin rök sem mæla í sjálfu sér gegn þessari breytingu í þriðju málsgrein elleftu grein er ákvæði um heimild til að fresta tíu prósent aflamarks í humri milli ára en hins vegar er ekki ákvæði í fjórðu málsgrein um að veiða megi úr þessum stofni fyrir fram eins og almennt gildir ástæðan fyrir þessu er trúlega sú að þegar gildandi ákvæði voru sett var ástand humarstofnsins með þeim hætti að ástæða þótti til að fara mjög gætilega í veiðar á honum nú er ástand þessa stofns talið gott og því ástæða til að opna þessa heimild með sama hætti og almennt gildir virðulegi forseti ég tel mikilvægt að þetta mál fái framgang og legg því til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og umfjöllunar hjá háttvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd